Señor presidente, hoy en esta Cámara vamos a abordar cuestiones que son trascendentales para el futuro de la Unión y yo creo que en gran medida para el mundo. La respuesta al drama humano del refugio pone a prueba la fortaleza de nuestros valores y de nuestra identidad y, de momento, vamos mal. La migración es una pieza clave para nuestro futuro, para nuestra continuidad en lo económico, en lo demográfico, en lo social, en lo político y en lo ético, pero en ambos casos solo una respuesta global basada en la cooperación y la responsabilidad compartida podrá ser eficaz, justa y humana. Por eso, el Grupo socialista ha impulsado este debate y la Resolución que lo acompaña. Porque creemos imprescindible apoyar la acción de una Unión Europea que sea ambiciosa en ambos pactos mundiales, y que ejerza el liderazgo que nos corresponde. Para eso era muy importante alcanzar un gran consenso en esta Cámara, cosa que hemos hecho en torno a un texto común que defiende la dignidad de los derechos humanos de todas las personas sean refugiadas o migrantes que aborda la situación de los más vulnerables, que reclama más vías legales y seguras para refugiados y migrantes y que pide expresamente que no se criminalice la asistencia humanitaria, como se está haciendo en este momento en el Mediterráneo con la ONG Open Arms. Es cierto que los pactos mundiales no serán vinculantes y que, a pesar de que tienen un gran potencial, son frágiles por eso debemos aprovechar esta oportunidad única. Solo con conseguir un relato más optimista, más positivo, sobre la migración, ya habríamos alcanzado un gran éxito.

esa batalla tenemos que ganarla, empezando por ganarla en el Consejo Europeo.